virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og átta nítján hundruð níutíu og átta um verslunaratvinnu með síðari breytingum og lýtur að eigendasögu myndverka og er nokkuð þekkt mál úr umræðunni en lagafrumvarp þetta sem er samið í viðskiptaráðuneytinu og flutt á síðasta löggjafarþingi en var ekki lokið tekur mið af tillögu starfshóps sem menntamálaráðherra skipaði í maí árið tvö þúsund og fjögur til að fjalla um fölsun listaverk og gera tillögur um hvernig unnt væri að bregðast við eða mikla vanda sem kom upp og er uppi á íslenskum listaverkamarkaði þar sem upp komu alls konar vísbendingar og staðreyndir um að umfang falsaðra verka á listaverkamarkaði væri töluvert eftir bæði fræga meistara sem allir þekkja og aðra og vegur að sjálfsögðu slík vitneskja slíkur orðrómur slík staða að listaverkamarkaðinn í heild og gengisfellir listaverkin og kemur óróa og óvissu á markaðinn og veldur uppnámi þar sem verður að leysa sem sagt staðan er sú að markaðurinn er ekki án einhverrar aðkomu okkar að því að tryggja það að listaverk séu ekki fölsuð í stórum stíl og markaðurinn þannig eyðilagður hliðsjón hefur verið höfð af umsögnum um frumvarpið sem komu fram í fyrra um til dæmis hvaða myndverka ákvæði þessi ættu að ná og svo framvegis þannig að það er mín von að þessi útgáfa að frumvarpi sem nú kemur fram nái fram að ganga og skjóti þannig mikilvægum stoðum undir listaverkamarkaðinn í frumvarpinu er í stuttu máli gerð krafa til þess að seljandi leggi fram eigendasögu myndverks enda sé myndlistarmaðurinn innlendur sem erlendur á skrá hjá listasafni íslands gildir þetta ef myndverkið selt hjá listaverkasala sem annast viðskipti í atvinnuskyni enda opnun eða lokuðu listmunauppboði ber annars vegar seljandi og hins vegar verslunaraðili að listaverkasali eða uppboðsstjóri nánar tilteknar skyldur hér að lútandi ákvæði frumvarpsins um ábyrgð hafa verið hert með breytingu á þriðju málsgrein tuttugustu og þriðju grein laganna það er ákvæðunum um svik ná þau ekki aðeins til seljenda heldur einnig til verslunaraðila jafnframt er kveðið á um að gæta skuli sérstakrar varúðar varðandi ranga eignaraðild og hættu á fölsun verkanna áskilnaður um eigendasögu við sölu myndverka hinna tilteknu myndlistarmanna hjá listaverkasala í opnu listmunauppboði eða lokuðu listmunauppboði getur dregið úr hættu á fölsun myndverka sem þar af leiðandi tjóni jafnvel miklu tjóni fyrir ýmsa aðila eins og ég gat um áðan svo og myndlistarmarkaðinn í landinu í heild sinni það sem sagt veikir og vegur að stoðum markaðarins og svo er að sjálfsögðu um að ræða mikilvæga neytendavernd þeirra sem eru að kaupa myndlistarverk hvort heldur er til að fjárfesta í eða skreyta heimili sín eða hvoru tveggja að sjálfsögðu eigendasagan kemur einkum að gagni þegar um er að ræða eldri eða mjög dýr myndverk þar sem minnstum vafa má vera undirorpið um það hvort um er að ræða falsað verk eða ekki ekki er þó með kröfugerð reynt að tryggja að eigandi leggi eigendasöguna fram skortur á eigendasögu eða hnökrar á henni geta hins vegar leitt til þess að viðkomandi myndverk verði ekki tekið til sölu seljist á lægra verði eða seljist jafnvel alls ekki hér er að því stefnt að bestu fáanlegu upplýsingum sem safnast saman fyrir alla aðila bæði þá sem eru að selja verkin og þá sem eiga verkin og þá sem kaupa verkin og svo framvegis einhvers konar varnagli gagnvart fölsunum fjármálaráðuneytið telur að frumvarpið leiði ekki til aukinna útgjalda hjá ríkissjóði og ég vænti þess að að lokinni umræðu